Já chci poděkovat paní komisařce za její vyjádření, kterým ovšem jen potvrdila oprávněnost našich obav a naši iniciativu.

Pokud informace na obale odpovídají složení výrobku, výrobek je bezpečný, ale jednotlivý spotřebitel těžko tedy posoudí, že v sousední zemi by za stejnou cenu koupil výrobek, který by obsahoval jiný druh cukru, více nebo méně tuku, více nebo méně kakaa atd. Národní kontrolní orgány nemají možnost srovnávat a ani postihnout odlišnost zboží stejné značky s jiným složením v jiných zemích.

Vzhledem ke společnému trhu považuji za správné, aby aktivita Komise byla větší, a myslím, že návrh paní kolegyně z Polska na pilotní projekt je na místě.